Voy a centrarme en dos informes, dada la importancia que tienen.

Y, por otra parte, prevé una contrapartida para que se desarrolle el propio país, para mejorar sus infraestructuras y sus propias capacidades. Instaura un marco de colaboración bajo criterios de una pesca sostenible y responsable, preservando los recursos biológicos

Este protocolo tiene un interés muy importante, por el acceso que tienen los buques de pesca europeos a la zona, por la ayuda al desarrollo, la mejora del empleo y la mejora de las perspectivas económicas.

Pero destacamos también la valoración de la declaración adjunta en que se pide a la Comisión que acepte determinadas modificaciones algunas medidas técnicas propuestas por los Estados. Se ha mencionado aquí ya el tema de las redes, también hablamos del tema de la profundidad. Afecta a determinadas pesquerías y consideramos que la Comisión debería recogerlo por el impacto que tiene sobre las propias poblaciones.